herra forseti ég mun greiða atkvæði með þessari tillögu um að breyta dagskránni eins og ég lagði fram að sjálfsögðu það er rétt sem formaður sjálfstæðisflokksins og hæstvirtur ráðherra bjarni benediktsson segir að þessi lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna sem voru samþykkt tvö þúsund og tíu í þeim upprunalega var talað um að það mætti fara í slíkar þjóðaratkvæðagreiðslur samhliða sveitarstjórnarkosningum það var tekið út tvö þúsund og ellefu og stendur enn þá þannig að ég hef lagt fram breytingartillögu við þau lög sem segja að við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi með leyfi forseta þrátt fyrir ákvæði þriðju málsgreinar fjórðu greinar laganna skal fara fram ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi aðildarviðræður við evrópusambandið samhliða sveitarstjórnarkosningum þrítugasta og fyrsta maí tvö þúsund og fjórtán það er ekki að stöðva og ég er búinn að fá það staðfest frá starfsmönnum þingsins að þetta er þingtækt það er hægt að fara að ræða þessa þingsályktunartillögu um